Spoštovani poslanec. Uvodoma poudarjamo, da v Sloveniji država delno regulira le drobnoprodajne cene glavnih dveh naftnih derivatov, neosvinčenega petindevetdesetoktanskega bencina in dizla. Drobnoprodajne cene energenta, po katerem sprašujete, utekočinjenega naftnega plina, UPN, prodajalci določajo prosto oziroma se oblikujejo v skladu s ponudbo in povpraševanjem po tem energentu. Tako da to vprašanje bi bilo primerno nasloviti na ta naslov. Kot izhaja iz že samega vprašanja, so cene utekočinjenega naftnega plina za pogon avtoplina na trgu nižje kakor cene utekočinjenega naftnega plina za ogrevanje, vendar pa razlika v prodajnih cenah med avtoplinom in utekočinjenim naftnim plinom za ogrevanje ni posledica dajatev iz pristojnosti ministra za finance, trošarin in DDV. DDV za utekočinjeni plin je obremenjen s tremi dajatvami, ki pa prav tako niso v pristojnosti ministra za za finance, dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, prispevek za učinkovito rabo energije in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnje električne energije iz OVE in SPT. To z moje strani.